virðulegi forseti samkvæmt skoðanakönnunum ber ákaflega lítill hluti þjóðarinnar traust til alþingis ég held að síðast þegar þetta var mælt hafi það verið um tíu prósent þeir sem ætla að fella þessa tillögu hérna eru í raun og veru að svara þjóðinni með því að segja sömuleiðis við treystum ykkur ekki heldur ég held að það sé sjálfsagt mál að setja þessa tillögu frá okkur í bjartri framtíð og samfylkingunni og pírötum fremst á dagskrá það er þá hægt að afgreiða þetta og vísa málinu til þjóðarinnar þetta er síðasti séns til að gera það það eru engar dagsetningar í þingsályktun hæstvirts utanríkisráðherra ekkert sem liggur á þetta er raunverulega mál sem skiptir máli að það sé afgreitt í